Monsieur le Président, depuis le traité de Rome, l'histoire de l'Europe est celle d'une progression ininterrompue. Il est donc de notre responsabilité à tous de poursuivre cette marche en avant.

La Commission a fait, pour sa part, une proposition inférieure, fondée sur les niveaux budgétaires actuels, en argumentant que les efforts d'économies qu'impose la situation économique se devaient de financer l'élargissement des missions de l'Union. Cette proposition reste compatible avec l'idée européenne, dans un cadre contraint par la crise. Par contre, la proposition de la Présidence chypriote puis celle qui a été formulée par M. Herman Van Rompuy entrent brutalement en rupture avec le principe même de progression de la construction européenne. Ces arbitrages sont eurosceptiques, car au sein du Conseil, on cède politiquement au chantage des États les plus eurosceptiques.

Nul ne doit oublier que c'est une négociation à vingt huit partenaires et que c'est le Parlement européen qui aura le dernier mot.